Je partage votre opinion sur la nécessité de nous engager maintenant avec détermination en faveur du second pilier de l'union bancaire, c'est à dire le mécanisme européen de résolution, et je veux, à nouveau, exprimer mes remerciements et mes encouragements à Elisa Ferreira, non seulement pour son soutien mais aussi pour le travail qu'elle a commencé, pour aller vite sur ce sujet.

J'ai proposé, la semaine dernière, une nouvelle réglementation sur le secteur bancaire parallèle, ce qu'on appelle le shadow banking

et que nous mettons en œuvre aujourd'hui, à savoir la supervision.

Je pense qu'il est important que cet exercice soit conduit avec rigueur et avec méthode, comme vous l'avez souhaité, Madame Wortmann Kool. Vous suggérez d'ailleurs que cet exercice soit conduit par un tiers parti indépendant. Dans le même temps, il est assez logique que le superviseur qu'est la Banque centrale européenne connaisse elle même en profondeur le bilan des banques.

L'autorité européenne des banques et nous avons, Monsieur Klute, veillé au rôle et au maintien de ses missions devra conduire un exercice d'évaluation à l'échelle des vingt huit pays de l'Union européenne.

nous ne serons heureux de notre travail que lorsqu'il sera finalisé.